Conform rapoartelor Comisiei Europene, unul dintre principalele sectoare amenințate de corupție este cel al fondurilor europene. Având în vedere importanța acestor fonduri pentru viitorul dezvoltării economice a Uniunii Europene, cât și pentru cetățenii Uniunii Europene, consider că este necesară îmbunătățirea legislațiilor naționale privind corupția din achizițiile publice aferente fondurilor europene, cât și eficientizarea monitorizării din partea Comisiei Europene.